frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um vinnustaðanámssjóð en í frumvarpi til laga um framhaldsskóla sem lagt var fram árið tvö þúsund og sjö og varð að lögum tvö þúsund og átta er vakin athygli á þörf á sjálfstæðum sjóði til að tryggja vinnustaðanámi framgang þann átjánda maí tvö þúsund og ellefu skipaði ég

sem hafi það hlutverk að efla vinnustaðanám og koma til móts við kostnað fyrirtækja og stofnana sem annast kennslu starfsnámsnemenda nefndin var skipuð helstu hagsmunaaðilum er gætu tengst málefnum vinnustaðanámssjóðs árangur samstarfsins er það frumvarp sem ég mæli nú fyrir frumvarpið felur í sér tímamót í starfsmenntun hér á landi starfsnám á framhaldsskólastigi fer yfirleitt bæði fram bæði í skóla og á vinnustað stór þáttur námsins felst í að nemendur læri að beita mismunandi aðferðum og verklagi það nám fer annars vegar fram í verklegu sérnámi framhaldsskóla undir leiðsögn kennara og hins vegar í vinnustaðanámi eða starfsþjálfun á vinnustað til þessa hafa ekki verið nein tök á að mæta kostnaði fyrirtækja og stofnana vegna vinnustaðanáms og þar af leiðandi hefur hinu opinbera heldur ekki verið fært að gera viðhlítandi gæðakröfur í því efni með tilkomu vinnustaðanámssjóðs skapast tækifæri til að koma til móts við kostnað fyrirtækja og stofnana vegna námsins og viðurkenna þar með mikilsvert framlag þeirra til starfsmenntunar jafnframt skapast möguleikar á að gera auknar kröfur um gæði námsins skipulag þess og framkvæmd með frumvarpi þessu er stofnaður sjóður sem hefur það að markmiði að mæta þessum kostnaði og auka um leið möguleika nemenda á að ljúka starfsnámi sínu með viðunandi hætti en það er þekkt að nemendur hafa oft ekki getað lokið starfsnámi sínu og einungis átt eftir að fara á samning eins og það er kallað og hafa þar af leiðandi jafnvel verið skráðir sem brottfallsnemendur þó að þeir hafi lokið öllum tilskildum einingum innan skólans í frumvarpinu er kveðið á um starf og yfirstjórn vinnustaðanámssjóðs hlutverk sjóðsins er skilgreint og kveðið á um hvaða aðilar skuli tilnefna í stjórn hans en þar er breið

formaðurinn er skipaður án tilnefningar af menntamálaráðherra fjallað er um úthlutanir úr sjóðnum og tekjur hans og ákvæði er um mat og eftirlit með sjóðnum eins og fram kemur í umsögn fjárlagaskrifstofu var var veitt hundrað fimmtíu milljónir króna framlag til sjóðsins til að mæta kostnaði vegna starfsnáms á vinnustað í fjárlögum tvö þúsund og tólf og var þá ákveðið að framlagið væri til þriggja ára tvö þúsund og tólf tvö þúsund og þrettán og tvö þúsund og fjórtán samtals fjögur hundruð fimmtíu milljónir króna ég lít svo á að þetta sé mikið framfaramál fyrir starfsnám á íslandi sem við höfum oft rætt í sölum háttvirtur alþingis